Jako kontrsprawozdawca z ramienia grupy SD w sprawie regulacji horyzontalnej chciałbym ponownie upomnieć się i zwrócić uwagę, aby w końcowym dokumencie znalazły się nasze podstawowe elementy, nasze postulaty transparencja opowiadamy się za tym, aby nazwiska beneficjentów były publikowane ochrona środowiska rolnicy powinni spełniać zasady wzajemnej zgodności ochrona bioróżnorodności zmianowanie

wsparcie dla produkcji ekologicznej wprowadzenie wieloletnich wniosków o dopłaty bezpośrednie to ograniczy również biurokrację. Co do celów reformy wspólnej polityki rolnej, jakie chcemy osiągnąć, to myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni. Chcielibyśmy, aby europejscy rolnicy produkowali dużo żywności, żeby ona była zdrowa i żeby była dostarczana do konsumenta po odpowiedniej, jak najniższej cenie.

Chcemy, aby rolnicy dbali o środowisko. Jeżeli chodzi o cele, to myślę, że tu wspólnie się zgadzamy. Jeśli chodzi o mechanizmy, jakie wprowadzamy tu już niestety nie wypełni możemy się zgodzić. Cały czas rolnicy będą odbierać różne wsparcie w postaci dopłat bezpośrednich. I to nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi, ale i w ramach państw członkowskich.

Zmniejszone zostało niestety wsparcie dla II filara, co oznacza, że nie będziemy mogli tych ambitnych celów w pełni zrealizować do roku